Chtěla bych říci, že střet zájmů u politiků na místní, národní i evropské úrovni je samozřejmě velmi rizikový, protože snižuje důvěru občanů v demokracii, v politiku.

Samozřejmě čelit střetu zájmů v situaci, kdy se spojuje veliká politická i ekonomická moc, je velmi obtížné, a proto mohu říci i z naší zkušenosti, že je velmi důležité, že právě na evropské úrovni vznikají pravidla, která nastavují společný standard. Pan komisař se tady o tom zmiňoval. My všichni si přejeme, aby evropské prostředky, naše společné prostředky byly využívány co nejefektivněji a transparentně.